Na sliki vidim žensko, staro med trideset in petintrideset let, je bolj rdečkaste polti, ima tudi oranžnordeče lase. Na koži obraza so vidne pegice. sicer ima precej negovano kožo brez kakršnihkoli brazgotin ali mozoljev. Lepo oblikovane obrvi ima, tudi zobe ima ravne in bele. Na sploh ima naravno lep nasmeh. Ustnice ima namazane s svetlečim glosom, trepalnice pa so namazane s črno maskaro. nos ima popolne oblike, primerno velika ušesa glede na anatomijo obraza. Ima, nosi biserne uhane in nima vidnih podočnjakov. Na sliki vidim, mladostno žensko, barvanih svetlih las, ima pramene, blond barve, je zamišljena in gleda desno gor. Ima temne obrvi, in precej razširjene zenice, vidi se pa, da so sicer oči svetle barve. je enostavno naličena, ima, eyeliner in črno maskaro. Ustnice ima namazane v nežnih, in svetlečih odtenkih. pri njej vidim, rahlo pegast obraz in z roko se dotika obraza. Na sliki vidim precej mlado žensko, rekla bi, da je nekje med petindvajset in trideset let. Ima brezhibno kožo zelo svetle barve, ima modre oči in, lepo oblikovane svetle obrvi. Nos je precej pravilne oblike, ustnice so polne, vidi se, da ima na ušesu, luknjico, ki je namenjena uhanom, a teh, v tem trenutku ne nosi. lase ima svetle barve, svetlo blond, bi rekla. In, trepalnice ima namazane z neko temnejšo maskaro. Na sliki vidim starejšega gospoda, rekla bi, da je star okrog osemdeset let, ima sive lase, precej goste in, dosti dolge, so pa lepo urejeni. na obrazu se mu že poznajo gube, trepalnic, se ne vidi. Obrvi se deloma vidijo izpod očal, vidim, da nima urejenih. Nosi pa, črna neprosojna očala, zdi se mi, da ima, rahlo kirurško popravljene ustnice. Na sliki vidim starejšega gospoda, ocenila bi, da je star okrog sedemdeset let, ima napol odprta usta. Zdi se mi, da ima neravno bele zobe. Ima tudi zelo tanko obliko ustnic. na koži se poznajo sledi let, in sicer v obliki gub in starostnih peg. Ima tudi kar nekaj rdečice okrog, nosa. Lase ima, sivobele barve, se pa slabo vidi, ali je po vrhu glave pleša ali ne, ker je slika zabrisana. vidi se tudi, da je malo bolj polne postave, ker, je zabrisana črta med vratom in čeljustjo. Oči ima temne barve. Na sliki je simpatičen mladenič, rekla bi, da je star nekje petintrideset let, ima precej goste lase, temu primerno tudi košate obrvi. Oči ima sinje modre barve, nasmeh, izgleda zelo prijazen, s popolnimi belimi zobmi in rožnatimi ustnicami, v naravni barvi, seveda. ima kratko pristriženo brado in, brke. nasploh se mi zdi zelo negovan, glede na to, da se mu tudi gubice ne vidijo ravno najbolj, bi sklepala, glede na leta, da so že v nastanku. Na sliki vidim, mladeniča, ki ima precej črne in goste obrvi, take ima tudi lase. z zanimivo razpršeno pričesko. ima precej možate poteze obraza in, zelo lepe ustnice. Brada je pa malo bolj redke sorte. se mi zdi, da mu vendar pristoji na njegov obraz, ima precej močne in temne trepalnice in, skorajda temne oči. Na sliki vidim moškega, ki je star med štirideset in petinštirideset let. na prvi pogled izgleda simpatičen zaradi nasmeška, vidi se pa tudi, da ima zelo lepe bele zobe. na obrazu se mu ne poznajo ravno gube, ima pa nekaj drugih nepravilnosti, predvsem, v tenu. ušesa se mi zdi, da ima precej visoko, obrvi niso ravno lepe oblike. sicer pa izgleda dokaj negovan tudi lasje izgledajo čisti. So pa temno rjave barve, no, oči so pa zelene barve. Na sliki vidim moškega temnejše polti, star, bi rekla, da je med, petintrideset in štirideset let. Ima sicer, lepe proporce obraza, vidim, da je obrit, bi pa rekla, da ima spodaj zametke temne in čvrste brade. obrvi so zelo goste in temne, take so tudi trepalnice, oči ima rjave barve. usta pa ima nastavljena v posebno pozo, izgleda, kot da je tik pred tem, da se zelo naglas, zasmeji ali da bo pljunil vodo. Na sliki vidim moškega, ki, bi rekla, da je star okrog štirideset let. izgleda mi zelo športne narave, ima, zelo kratko pristriženo, mogoče celo obrito brado, ki je stara nekje en dan, ker se spodaj vidi, da je precej gosta in temna. ima tudi zelo temne obrvi in lase, močne ima tudi trepalnice. Oči so temno rjave barve, na glavi pa, nosi kapo s šildom, rdeče, bele in črne barve. koža se mi zdi, da ima dokaj negovano z nekaj, praskami, bi rekla, da od britja. In pa mogoče ostanki nekih mozoljev.